Señora Presidenta, señora Ashton, Señorías, la ocupación del norte de Mali por la Yihad islámica y por los tuareg radicales constituye una amenaza real e inminente. De ahí, la conveniencia de debatir este asunto, de analizarlo después de años de provocaciones y de secuestros, y en un momento en el que se ha radicalizado la situación como consecuencia de los efectos colaterales de la primavera árabe.

Por tanto, yo creo que procede reaccionar en estos momentos, en un clima en el que nuestras sociedades, con un desistimiento suicida, no son conscientes de las amenazas potenciales que supone la amenaza terrorista, excepto cuando se manifiestan en casa. En ese contexto, yo creo, señora Presidenta, que lo que tiene que hacer este Parlamento es saludar el coraje y la determinación de Francia, como hizo en el caso de Libia, y expresar nuestra solidaridad. No solo con palabras, sino también con hechos. Eso es lo que le pide mi Grupo político, señora Ashton que exprese, como Alta Representante, su solidaridad con las autoridades francesas. Eso es lo que esperamos del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores que usted preside, y es evidente que, si la Unión Europea aspira a ese papel de potencia global, tendrá que hacer honor a sus compromisos como actor global en una zona que está muy próxima y es muy cercana a nuestros intereses. Y eso es lo que demanda también la comunidad internacional, y muy particularmente los actores regionales, donde creo que tenemos que buscar también la implicación de Argelia. Señora Presidenta, la comunidad internacional en general y la Unión Europea en particular tienen el derecho y la obligación de atajar la amenaza terrorista y poner coto, de forma muy decidida y firme, a los enemigos de la libertad.